russischen Linien waren, in Gori.

Und wenn ich das mal weiter anschaue, dann geht heute die Grenze durch Dörfer. Die Menschen können ihre Friedhöfe nicht besuchen, weil dort Stacheldraht gezogen ist. Wir sollten sehen, dass dies gegenüber den Menschen unerträglich ist. Das erinnert mich ein bisschen an das geteilte Deutschland, wie da die Grenzziehungen ablaufen und wie das durch die Dörfer geht. Zweitens muss man feststellen Es ist russische Strategie in Nagorny Karabach ein bisschen anders Georgien, Transnistrien, Krieg in der Ostukraine. In all diesen Ländern werden Konflikte geschürt, wird das aufrechterhalten, um die Länder handlungsunfähig zu machen in ihrem Entwicklungsprozess. Dies ist im gesamten Raum russische Strategie, die nicht akzeptabel ist und die völkerrechtswidrig ist.